a vypracovali účinné vnútroštátne programy od jeho vytvorenia až po jeho uskladnenie. V celom systéme je kľúčové, aby pravidlá obsahovali princíp transparentnosti, dohľadu a kontroly. Vítam aj možnosť hlbokého geologického uloženia vrátane princípu reverzibility. Dostatočné financovanie národných programov musí byť ale zabezpečené tak, že ten, kto znečisťuje, aj platí, ale to sa v tejto direktíve zreteľne posilňuje a to sa mi páči vrátane, odradzujúcich primeraných sankcií, ktoré treba mať v každom systéme zabezpečené.